Jaz sicer neko izkušnjo s tem imam. Ker ko bi me kolega Gorenak verjetno spomnil, če bi bil tukaj, ampak, ni to namen parlamenta. In spomnili se boste in ponovila bom še enkrat, varuhinja človekovih pravic, tam je stala, in je povedala, nas je pozvala, ko je predstavljala poročilo o varstvu človekovih pravic, letno poročilo, nas je pozvala, da naj ne obravnavamo, mislim, da naj se ne sklicujemo na konkreten primer, naj čim manj za svojo razpravo posegamo v pravice otrok v tem konkretnem primeru, ampak ne, ste se odločili drugače spet, še enkrat. Jaz mislim, da da tega konkretnega premera ne eni in ne drugi ne bi konkretno, kaj se v njem dogaja, ker še ni zaključen pred sodiščem. Pika. Kolega Jani je povedal, Möderndorfer, da je bilo že veliko v praksi socialno delo primerov, ko ko je bilo prišlo do odvzema otroka. A jih bomo zdaj vse tukaj obravnavali? Menda ne bomo, seveda ne bomo, ker to ni naša pristojnost, in hvala bogu, da nam ne bo, da ne bomo o tem. Ne, ampak vsa vse, kar počnemo, kar počnete, je to, da na enem primeru, na enem primeru, ke se je zgodil, ustvarjamo, zdaj ustvarjate sliko o centrih za socialno delo, o ministrstvu, o vsem, kar leze in gre na enem tem primeru, kako je zdaj vse narobe in vse grozno. jaz mislim, da ni dobro, da kritiziramo in obtožujemo socialno delo vsepovprek, da nekako ustvarjamo vtis in dajemo sporočilo, da zdaj lahko kdorkoli kritizira karkoli zaradi enega primera. rekli boste, je bilo še več izpostavljenih primerov, ampak to so dva, trije, par primerov, v ki ki ne predstavljajo pomembne številke v primeru s tistim, kar je vse center delo obravnaval. Ne moremo dajati sporočila, vsaj jaz mislim tako, da je to zelo zelo, nevarno početje, da sporočamo, da lahko kdorkoli udriha pod po dolgem in počez po, državnih organih. Recimo, socialno delo ne deluje v redu, vse je narobe, zaradi enega primera. Zdravniki, joj, to je vse grozno, tudi nimajo pojma, vsi so grozni. Sodniki, ja seveda, ne, kaj boste vi rekli, to itak, tako vem. In potem, kaj se dogaja? V praksi se dogaja to, da da stranke pridejo na center za socialno delo, ker zdravniku, dobro pacienti so tam, stranke na sodišče in že dostikrat se pogovarjam pač z uslužbenci kjerkoli, se zgodi pudi zdaj pri zdravnikih, da kar za vrati, že niti ne stopijo dobro noter, pacient, stranka, že je že nasršen in in in že pravi: "Vi nimate pojma." In ne vem kaj in je že spor, preden je sploh stopil na vrata in preden je sploh kakršnokoli koli storitev dobil, zaprosil in karkoli. Jaz mislim, da je to, zniževanje zaupanja, ravni zaupanja v sam parlamentu tukaj, škodljivo za vse nas, za nas vse državljane Republike Slovenije in da bi, da bi se moral parlament temu izogibati, izpodbijanju zaupanja v druge organe. Si si želimo, da bi ti organi, državni organi, delovali nap za dobro, da bi, da bi nam nudili storitve, ki jih pač nudijo in da bi bila čim višja raven zaupanja v te organe. In torej tudi parlament lahko za svojo razpravo na ta ali na drugi način prispeva k dvigu ali pa znižanju zaupanja v te organe in, želela bi si, da da delamo več na tem, ne da zdaj v prazno, govorimo in ponavljamo neke stvari kar na slepo zaupamo, ampak da se pač izkoristiti določen primer, in ki ga ponavljamo, ponavljamo, ponavljamo, en en primer ali dva, ali ne vem posamezne primere izpostavimo, in potem na tem, na tem primeru gradimo, kako je vse narobe in kako pač, ti ne delajo in niso zaupanja vredni. Jaz mislim, da če želimo, da imamo institucije, ki so zaupanja vredne, temu temu, ne bi smeli slediti in tega ne bi smeli početi, kajti sicer na dolgi rok čutili posledice menda, mislim, prepričana sem, vsi, ki smo tukaj, ne samo državljani, ki so ki so zunaj, ampak celotna država. Torej, to je tisti osnovni namen ki moj, ki sem ga, povedati, da lahko bistveno prispevamo k dvigu druge institucije in tudi tudi k dvigu zaupanja v sam parlament kot tak. Kar zadeva, pa torej in zaradi tega, ker nekako interpelacija, njena vsebina, kot na tem enem primeru, kjern ki naj bi pokazal, kaj je vse narobe, samo en primer ponavljam, da se da zdaj da bo ja jasno, na tem enem primeru se gradi, kako je vse narobe v socialno delo, zato pač to te interpelacije ne morem podpreti, tudi zaradi tega, kar že še enkrat spet znova pač govorimo o isti zadevi. kar zadeva ministrico pa, ministrica saj veste, da nas čaka še veliko dela in pri tem tudi zelo, dobro sodelujemo, veliko stvari je še za opraviti. Jaz bi se, vendarle, bi izrazila, hvaležnost za to, da ste podprli projekt pilotni obravnave otrok s, ki je sicer projekt treh ministrstev, ampak to to je bilo treba zagotovil zagotoviti sodelovanje, tudi zgodnjo osebno asistenco imamo pred sebi pe sabo, predlog je, vložen, ampak tukaj bomo imeli veliko dela, če bomo, kako v tem postopku v tem v zvezi s tem zakonom postopali, kaj bomo naredili, veliko bomo morali sodelovati in se pogovarjati, da bo zadeva urejena tako, kot bomo mislili, da je najboljše in da bo najboljše urejena za osebe potrebami, ki to, ki osebno asistenco potrebujejo. imeli bomo še tudi razprave o zakonu otrok s, še posebej pa mislim, da se bomo zelo dosti ukvarjali z družinskim zakonikom, ki je pred vrati, in tukaj bomo, imeli veliko priložnosti za razpravo, tako da, kar nekaj stvari je bilo, narejenih iz tega, kar za kar smo se dogovorili, da bi morale biti, nadaljujemo delo, tako da imate mojo podporo, ministrica, in vam želim uspešno delo še naprej. Hvala lepa.